Wir sind eine einzigartige Institution. Die 751 Abgeordneten, die hier zusammen sind wir, meine Damen und Herren repräsentieren die Völker von 28 souveränen Staaten. Wir sind eine Gesetzgebungskammer, die Gesetze beschließt für 507 Millionen Menschen in 28 verschiedenen Staaten.

Es ist einzigartig in seiner Existenz und es ist einzigartig in seiner Aufgabe.

wer von uns an die Spitze dieser Kammer gestellt werden soll, alleine diese Tatsache, meine Damen und Herren, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist eine der größten historischen Errungenschaften, die dieser Kontinent je errungen hat. Darauf sollten wir stolz sein, und das sollten wir zur Grundlage unserer Arbeit machen!

Und die unterschiedlichen Strömungen sind hier in diesem Hause repräsentiert. Wir sind in der Zusammensetzung dieses Hauses verpflichtet, über die Grenzen von Fraktionen hinweg zusammenzuarbeiten.

Deshalb ist die Debatte, die die Kandidatinnen und Kandidaten hier führen, eine Debatte über die Strömungen hinweg.

Die Dunkelheit der Wahlkabine ist der Garant für die Demokratie. Deshalb bewerbe ich mich bei Ihnen allen um Ihr Vertrauen. Ich habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren in diesem Hause als Präsident amtieren dürfen.

Als ich hierher gewählt wurde, gab es sie noch. Da gab es die Ratsmitglieder, die sagten Na ja, das Europäische Parlament, da gab es die Kommissionsmitglieder, die sagten Es gibt nur eine Institution, das sind wir. Heute sind wir in einer Situation, dass an diesem Parlament, dieser einzigartigen Institution, keiner in der Europäischen Union, keiner auf der nationalen und keiner auf der europäischen Ebene mehr vorbeikann.

Dieser große demokratische Fortschritt, dass exekutive Macht demokratischer parlamentarischer Willensbildung entspringen muss, das haben wir erreicht. Das ist einer der größten politischen Wendepunkte, die es in der Geschichte der Europäischen Union gegeben hat. Dass ich daran mitwirken durfte, darauf bin ich stolz. Nun bewerbe ich mich erneut. Viele Kolleginnen und Kollegen, die mich zum ersten Mal als neu gewählte Kolleginnen und Kollegen hier sehen, wissen nicht, was die Kolleginnen und Kollegen der vergangenen Wahlperiode mit mir an Erfahrungen gemacht haben. Ich würde mal sagen, viele gute aber ganz sicher machen Menschen auch Fehler. Ich bin der allerletzte, der sich für fehlerfrei hält. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein Mensch mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Ich bitte all diejenigen, die neu hier sind, um einen Vertrauensvorschuss, und diejenigen, die mich beim letzten Mal gewählt haben, bitte ich um einen erneuten Vertrauensvorschuss dafür, dass ich dieses Parlament auch in den nächsten zweieinhalb Jahren mit Würde repräsentieren und als demokratischen Ort der Debatte über die Zukunft Europas weiterhin vertreten darf.